Imperialism românesc, așa numesc comuniștii moldoveni interesul și intervențiile aleșilor din România referitoare la situația de la Chișinău, indiferent că e vorba despre președintele Băsescu sau despre deputații europeni. Altfel spus, comuniștii de la Chișinău ar vrea ca Bucureștiul să tacă și, în ceea ce mă privește, trebuie să vă spun că nu cred că e o așteptare îndreptățită.

Mai întâi de toate pentru că un mare număr de cetățeni europeni, români și bulgari, în primul rând, dar și alții, locuiesc în Republica Moldova și eu cred că, la fel ca orice cetățean european, și cel care se află pe teritoriul moldovean trebuie să se bucure de drepturile care decurg din condiția sa politică. În al doilea rând, trebuie să fim foarte atenți la Chișinău pentru că acolo, de mai bine de un an, o coaliție guvernamentală și a așezat acțiunea sub semnul integrării europene. Nu e vorba doar de numele pe care îl poartă această coaliție. Sigur că dacă și ar fi spus Alianța pentru Rusia nu ne ar fi interesat atât de mult. Și au spus Alianța pentru Integrare Europeană, dar nu e vorba doar de nume, ci de acțiunea foarte curajoasă a acestui guvern. Și doamna Macovei și comisarul Füle au explicat ce înseamnă această acțiune curajoasă. Am fost săptămâna trecută la Chișinău și la Tiraspol și am constatat că europenizarea e și o miză a campaniei electorale care va începe pentru alegerile din noiembrie. Cetățenii din Moldova vor decide de fapt nu doar între diverse forțe politice ci și între continuarea drumului european sau întreruperea lui.

Manifestațiile din aprilie au fost o probă foarte clară a interesului comuniștilor de la Chișinău. De aceea eu sper că și cetățenii vor înțelege mesajul și atitudinile partidelor, dar și că politicienii vor înțelege la rândul lor voința exprimată la urne.